Creo que se ha hecho un gran trabajo y creo que el resultado es equilibrado.

No se puede ganar todo, señora Engström, no se puede ganar todo. Yo creo que el resultado es bastante equilibrado, teniendo en cuenta que estamos hablando de un Reglamento importante, con una trascendencia fundamental, y yo creo que en eso se ha conseguido un equilibrio.

Pero —como ha dicho el señor Mato bien claro— la flota española es un ejemplo de control y no me gusta que, cuando se habla de la flota exterior, se diga que es una flota que está esquilmando absolutamente todo.

Por tanto, yo creo que es un acuerdo equilibrado. No se puede ganar todo. Demos a la flota exterior un buen Reglamento, pero que pueda seguir trabajando.